Vážená pani predsedníčka, milé dámy, vážení páni, prerokovaný návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje európsky nástroj mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania je v podstate návrhom, ktorý prispôsobuje pôvodný program Progress súčasnej hospodárskej realite Európy poznačenej finančnou a hospodárskou krízou. Komisia navrhuje podporu mikroúverov pre malé podniky, vytvoriť stimul pre udržanie a rozvoj zamestnanosti v krízou postihnutých oblastiach. Ak ale chceme dosiahnuť takýto cieľ, musíme zabezpečiť, aby sa poskytnuté finančné prostriedky neminuli na sociálne dávky či na spotrebu. Môžu ísť len na zmysluplné životaschopné podnikateľské aktivity cez objektívne vyhodnotiteľné kritéria a transparentné postupy. Preto bude veľmi dôležité požadovať od konečných poskytovateľov úverov, aby dôsledne posudzovali podnikateľské zámery žiadateľov, riziká predkladaných podnikateľských projektov, ako aj návratnosť vložených prostriedkov. Preto považujem za veľmi potrebné podporiť a doplniť doplňujúce návrhy Výboru pre hospodárske a menové veci, ktoré dávajú návrhu